Man musste leider davon ausgehen, dass mit der Unabhängigkeit Süd Sudans die bestehenden Konflikte nicht von heute auf morgen befriedet sein würden, nicht nur was den endgültigen Grenzverlauf betrifft. Ein Mann wie Omar Al Baschir, der seine Herrschaft über viele Jahre in allen Teilen seines Landes auf die bekannte Weise ausgeübt hat, fährt in dem ihm verbliebenen Teil des Landes im Hinblick auf die Menschenrechte fort wie bisher, und ich bezweifle, dass er ein ehrliches Interesse an einer Stabilisierung des Südens hat. Bei den offensichtlich noch bestehenden krassen Mängeln in Sachen Governance im Süden müssen und können wir als EU sicherlich helfen. Ich hoffe, wir können damit verhindern, dass sich der Süden zu einem neuen Eritrea entwickelt, wie es eine Kollegin vorhin befürchtet hat. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt gemeinsam handeln.

Besondere Verantwortung für die Umsetzung liegt bei den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates, die besondere Interessen und Einfluss im Khartum haben, also beispielsweise China und Russland. Den Zugang zu humanitärer Hilfe müssen alle Verantwortlichen in Nord und Süd gewährleisten. Als EU müssen wir in enger Abstimmung mit der Afrikanischen Union auf die Wiederaufnahme der Friedensgespräche hinwirken. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass wir, wo immer möglich, afrikanische Lösungen für afrikanische Konflikte fördern müssen. In Sachen Öl ist es doch offensichtlich, dass Nord und Süd voneinander abhängig sind. Der eine kann nicht ohne den anderen. Die Käufer des Öls sollten wissen, dass sie an das Öl nur dann herankommen, wenn sie Khartum und Juba Vorschläge unterbreiten, in denen sich beide wiederfinden. Insofern wäre ein abgestimmtes Vorgehen zum Beispiel Chinas und der EU wünschenswert.